Ja, spoštovana predsedujoča. Hvala še enkrat za dano besedo. Glejte, jaz zdaj in v imenu občan in vsega tega, ki se, bi rekel, tiče izgradnje te obvoznice, apeliram, bi rekel, tako na ministrico kot na ministra, da na ta projekt pogledate, bi rekel, bolj življenjsko kakor birokratsko. In dejstvo je, da če se tukaj je bilo dano neko dovoljenje že predhodno, če je zdaj preteklo, če ni, bi rekel, sprememb stanja, da se tukaj nekaj naredi, da ne bo potrebno iti, bi rekel, u v novo presojo. Kajti nova presoja pomeni, bi rekel, ne gradnja, bi rekel, te obvoznice vsaj še nadaljnjih pet let. In to pa mislim, da, ni korektno. Kajti sredstva so, proračun je in vse skupaj. In, v skladu s poslovnikom jaz predlagam, da se v zvezi s tem tudi opravi, bi rekel, javna razprava. In še enkrat, spoštovani minister, imate ljudi pod sabo in jaz sem prepričan, da se bi neko z neko voljo, bi rekel, z nekim pozitivnim odnosom da, bi rekel, tudi premagati birokrate. Hvala.